Vous, comme moi, nous partageons cet objectif. Les ONG sont actuellement les principaux acteurs de cette aide humanitaire et ce sont naturellement des partenaires. Mais, comme mon collègue Dragoş Tudorache l'a dit tout à l'heure, nous devons, l'Europe doit prendre également les choses en main. Nous le savons bien, cela a déjà été dit, la question qui se pose est celle de la nécessaire solidarité entre les pays de l'Union pour assurer le sauvetage en mer des personnes qui s'engagent sur les routes migratoires, parfois au péril de leur vie. Nous le savons, ce sont actuellement quelques États qui reçoivent la majorité des migrants et qui doivent, de fait, assurer leur prise en charge. Nous devons réformer notre politique d'asile. L'urgence est aujourd'hui de prévoir un mécanisme temporaire pour assurer cette aide humanitaire. Alors, voici mes questions, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire premièrement, comment l'Union européenne peut elle agir pour atteindre cet objectif humanitaire rapidement? Deuxième question l'agence Frontex assure le sauvetage en mer de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, vous l'avez rappelé.